Domnule președinte, Grupul ALDE solicită o dezbatere în acest Parlament, nu în spatele ușilor închise, așa cum s au mai tranșat în vechime chestiuni care au ținut de România și dorim, domnule președinte, să avem o dezbatere despre starea democrației și a justiției în România. Am vrea ca această dezbatere să răspundă la câteva întrebări și întrebările pe care le pun nu îmi aparțin mie, ca om politic, ci aparțin comunității magistraților din România. Am vrea ca această dezbatere să răspundă la următoarele întrebări este politica penală atributul guvernelor sau al instanțelor judecătorești? Sunt deciziile Curții Constituționale, într un stat de drept, facultative pentru magistrați, judecători sau procurori, sau sunt obligatorii?

Este nevoie ca parlamentele să mai adopte legi? Este nevoie ca legile care guvernează funcționarea justiției să fie înfăptuite, alături de serviciile secrete, prin forme administrative și prin nu prin lege? Deci sunt întrebări la care este nevoie de un răspuns și magistrații din România, domnule președinte, cer acest răspuns și această dezbatere în plenul Parlamentului European și salutăm dezbaterea de mâine.